Señor Presidente, mis primeras palabras son para reconocer, agradecer y felicitar el comportamiento responsable del sector de la pesca de bajura del Golfo de Vizcaya. Señora Comisaria, el sector necesita de manera urgente el plan para poder cumplir con su objetivo, desarrollar una actividad rentable sin poner en riesgo la pesquería y, para ello, hay que mantener la biomasa de anchoa del Golfo de Vizcaya a un nivel que permita su explotación sostenible en los ámbitos económico, ambiental y social. Y eso se hace mucho mejor calculando el rendimiento sobre la base de dictámenes científicos que sometiendo el cálculo de los TAC a oscuras negociaciones políticas.

Señora Comisaria, esta iniciativa fue presentada por la Comisión en julio de 2009 comenzamos a trabajar en el mes de septiembre definimos un procedimiento de trabajo con todo el sector español y francés a través de las cofradías de pescadores, los institutos científicos y el Consejo Consultivo Regional de las Aguas Occidentales Australes. De acuerdo con este método, trabajamos sobre una propuesta común que tuvo un amplio respaldo en el Parlamento. Con un amplio nivel de consenso y teniendo en cuenta la inminente entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la indecisión de cómo aplicarlo en los expedientes que fueron iniciados con anterioridad, el 30 de noviembre iniciamos una votación orientativa en la Comisión de Pesca. Esta forma de trabajo abierta y participativa ha chocado con una actitud muy distinta por parte del Consejo y de la Comisión. Para empezar, supimos, mientras trabajábamos, que se estaba preparando un reglamento de control que iba a incidir en este informe, pero no dispusimos de demasiada información, lo que nos sumió en una inseguridad perfectamente evitable. Tras la votación en la Comisión de Pesca y durante la Presidencia española, negocié la iniciativa con el Consejo. Decidimos convocar el trílogo y, el mismo día de la reunión, de manera sorprendente e inesperada, la Presidencia española nos comunica que, a petición del Gobierno francés, el Gobierno español ha decidido dejar sobre la mesa el asunto porque no tenía clara la base legal. Tras meses de trabajo paralización.

avanzar, procedemos a una nueva votación. Así nos lo recomiendan los servicios jurídicos. En esta segunda votación se rechazan tres enmiendas que se aprobaron en el voto de orientación que son fundamentales para el sector. La primera, relacionada con la tasa de explotación considerando que sería más adecuada la del 0,4. La segunda, la referida a la inclusión del cebo vivo en el TAC. No sería correcto computarlo como cuota pescada. Y la tercera se refiere a la revisión de las capturas. Si al Comité Científico le resulta imposible emitir la estimación de la biomasa actual por ausencia de información suficiente, el sector no puede sufrir un doble castigo con la reducción del TAC en un 25 respecto al año anterior. La Comisión ya había considerado más adecuado que en este caso la reducción fuera del 10 nunca inferior a siete mil toneladas. Y respecto a las competencias de esta Institución, la característica del Consejo y de la Comisión ha sido la de no respetar. Fíjense hasta dónde llegan las cosas que mientras estamos debatiendo esta iniciativa, tenemos noticias informales de que el Consejo ha solicitado la retirada de la iniciativa. ¿Es eso cierto?

Y ¿qué van a hacer? Me gustaría que hoy me respondieran. Me gustaría también que la Presidencia belga me respondiera por qué ha solicitado la retirada de la iniciativa. Me gustaría tener respuestas claras. Llevamos 14 meses de trabajo y sólo tenemos confusión. La manera de proceder del Consejo y de la Comisión resta credibilidad a las instituciones europeas ante un sector que está cansado de esta manera de proceder y que necesita soluciones. ¡Ganen credibilidad ante el sector! Al menos, ¡recuperen la que han perdido desde septiembre del 2009 hasta hoy! El Parlamento está decidido a ejercer sus competencias de codecisión que el Tratado de Lisboa le reconoce.

Su manera de proceder no responde a los liderazgos del siglo XXI. Transparencia y participación son las líneas de actuación que hemos utilizado. Por favor, ¡utilicen ustedes las mismas!